Nabeel Rajab wurde wieder verhaftet, nachdem er schon zwei Jahre im Gefängnis saß, und wird jetzt von 13 Jahren Haft bedroht.

Dafür, dass er auf Twitter im Internet zur Einhaltung der Menschenrechte aufgerufen hat. Scheich Ali Salman sitzt im Gefängnis dafür, dass er die Bürger seines Landes aufgefordert hat, sich zu versammeln, schlicht und einfach sich zu versammeln. Zwei Jahre Haft, vor wenigen Tagen verlängert auf insgesamt neun Jahre Haft ohne einen fairen Prozess.

In diesen Widerspruch befindet sich die Außenpolitik, und da müssen wir klar und deutlich sein Die Rolle der Europäischen Union wurde in den letzten Tagen und Wochen deutlich diskutiert. Wir müssen auch klar sagen, dass ein scharfer harter Kurs gegenüber Bahrain von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gefahren werden muss, weil die diese Kompetenzen haben. Wir müssen hier nicht nur diese Gutschließung annehmen, sondern auch nach Hause gehen und unsere Regierungen auffordern, hart und konsequent gegen die bahrainische Regierung vorzugehen, wenn sie gegen die Menschenrechte verstößt.